Helyesen mutattak rá többen, hogy a tudományos kutatás területén a nők hiába ugyanolyan tehetségesek mint a férfiak, lényegesen hátrányosabb helyzetben vannak. Ugyanakkor másfajta diszkrimináció is létezik Európán belül, mégpedig többnyire a posztkommunista új tagállamok és a régi tagállamok, a nyugat európai országok kutatói és kutatási lehetőségei között. Azt hiszem, hogy ma Magyarországon, ha egy fiatal nő, vagy egy fiatal férfi arról álmodik, és az az ő küldetése, hivatása, hogy műszaki fejlesztéssel, kutatással, innovációval szeretne foglalkozni, akkor két dolgot tehet. Vagy az álmáról mond le, vagy pedig a hazájáról mond le, mert olyan szűkösek a lehetőségek, a források, a kutatáshoz való források, illetőleg a jövedelmi viszonyok, hogy Magyarországon kutatóként egyszerűen nem tud megélni. Nagyon szeretném, ha a Bizottság képviselője konkrétan megüzenné a magyarországi kutatóknak, hogy miben reménykedhetnek.

Mit fog ez hozni a magyarországi kutatók számára?